Ils sont très majoritairement Somaliens et, dans une moindre mesure, Sud Soudanais.

Comme ailleurs, les réfugiés semblent de plus en plus devenir un enjeu électoral.

On parle de lutte contre les causes profondes de la migration, mais cela passe d'abord par la solidarité, alors que les réponses proposées sont de plus en plus militaires et sécuritaires. Pire, le HCR n'a récolté que 15 des 215 millions de dollars dont il a besoin pour prendre en charge les réfugiés du Kenya, alors que la sécheresse ne cesse d'aggraver la situation sanitaire. Nous allons vers une catastrophe humanitaire sans précédent. Il y a urgence. La communauté internationale prend une lourde responsabilité et les politiques européennes ne sont pas à la hauteur du drame qui se joue ici. L'aide humanitaire est totalement insuffisante.